í þeirri umræðu sem ég fór með og snerist meðal annars um fjölmiðla þá liggur fyrir

um svona mál að við reynum að gefa hvort öðru viðurkenningu fyrir það sem við þó erum að gera hvað varðar reglur er það alveg rétt að hástemmd orð duga ekki til en ég minni á að hugsjónin er samt það sem skapar praxísinn lýðræðislegt fyrirkomulag hefur verið haft hér og við getum öll verið sammála um það en höfum við haft þessa hugsjón um lýðræðið að leiðarljósi í öllum okkar verkum ég er ekki viss um það og það á vafalaust við um ýmislegt í stjórnarháttum sem má laga en ég lít svo á að hvert og eitt okkar geti aukið þessa lýðræðislegu stjórnunarhætti með framgöngu og það þýðir ekki annað en við þurfum að taka þá umræðu um það hér á þingi